ans. Ce fait ne vient que confirmer la conviction de tous ceux qui disent que le Brexit est une folie du point de vue économique. Le Royaume Uni quitte l'Union, mais reste en Europe et restera sans aucun doute l'une des économies les plus dynamiques à nos portes. En tant que rapporteur de la commission du commerce international, je dis clairement que ce que nous offrons au Royaume Uni va au delà de tous les accords de libre échange conclus à ce jour par l'Union européenne. Nous offrons une relation libre de droits de douane et libre de quotas limitatifs. Ce qu'on demande en contrepartie, c'est une concurrence à armes égales, pour éviter toute course vers le bas en matière réglementaire, fiscale, environnementale et sociale. Ce qu'on appelle dans notre jargon le level playing field doit être digne de la Premier League aujourd'hui et après la phase de transition. à cette fin, nous avons aussi besoin d'un arbitre à la hauteur du défi. Pour ce Parlement, il est clair que lorsqu'il s'agit de droit européen, cette instance ultime ne peut être autre que la Cour de justice européenne.